Monsieur le Président, chers collègues, je soutiens cette initiative, qui va dans le bon sens.

L'extraordinaire biodiversité dont bénéficient nombre de territoires européens est un atout qui doit être davantage mis en avant dans les stratégies de croissance. Grâce à la richesse de leurs ressources naturelles, les régions ultrapériphériques pourraient jouer un rôle particulièrement important dans l'émergence d'une croissance verte à l'échelle européenne.

Je soutiens donc la création d'un observatoire de la bioéconomie et la mise en place d'un comité d'experts appelé à contribuer au renforcement des synergies et de la cohérence entre les politiques.